Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, lorsque vous avez présenté le programme de la Présidence belge en juillet dernier, je vous avais dit, en vous saluant et en boutade, que vous seriez peut être encore là en janvier pour nous présenter le bilan. J'avoue que j'espérais me tromper et sans vouloir vous offenser, Monsieur le Premier ministre, j'aurais aimé comme tous les Belges avoir devant moi aujourd'hui le chef du gouvernement issu du scrutin du 13 juin dernier. Mais c'est vous qui avez dû assumer cette Présidence, et je vous en félicite ainsi que tous les ministres du gouvernement présent. Laissons maintenant de côté notre situation politique intérieure pour nous concentrer sur le bilan de la Présidence belge. Moi aussi, je voudrais citer un américain célèbre mais ce n'est pas un philosophe, c'est un tennisman.

Rien que dans les matières dont je m'occupe ici, j'ai vu beaucoup d'avancées la coopération renforcée en matière de divorce, l'ordre européen de protection pour les victimes de violences, la future coopération renforcée pour les brevets, l'accord sur la directive retard de paiement, sur l'étiquetage des denrées alimentaires, sont autant de réussites dont on peut se targuer au niveau de la Présidence belge. De même pour la PAC après 2013, même s'il n'y a pas encore d'accord, le principe d'une PAC forte avec deux piliers et le principe de la simplification sont d'ores et déjà acquis. Mais ce dont l'agriculture a le plus grand besoin dans le futur, c'est d'une régulation qui arrive à contenir la volatilité des marchés dans certaines limites.

Outre la bonne préparation, la totale implication des ministres, l'efficacité des diplomates et des fonctionnaires belges, le secret de la Présidence et vous l'avez souligné a été de ne pas imposer son propre agenda mais de s'inscrire dans les dossiers prioritaires en cours, au niveau européen, et de tout mettre en œuvre pour les faire avancer, grâce au pragmatisme et à la culture du compromis qui nous caractérisent.